Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui, di nuovo, ancora, per l'ennesima volta, a parlare della situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. Tutte le passate risoluzioni che abbiamo discusso, votato e approvato in questa Camera non hanno purtroppo portato a nulla di buono. È scoraggiante che passino gli anni e la situazione rimanga sempre la stessa un intero paese in balia dei continui rinvii di un leader attaccato alla poltrona e che adesso è giunto fino al punto di far sparare sulla folla che protesta, chiedendo il rispetto dell'accordo secondo il quale si sarebbe dovuto votare entro il 2017. Le nuove elezioni sono fissate per dicembre 2018 abbiamo davanti un altro anno in cui sperare che la situazione non si deteriori ulteriormente, un anno in cui sarà fondamentale che la comunità internazionale intervenga con tutti i mezzi diplomatici per scongiurare un peggioramento della situazione che potrebbe portare ad ancora più gravi disordini. Un anno per garantire finalmente delle elezioni a cui questo popolo ha diritto in base alle norme internazionali e alla sua stessa Costituzione.